ég bið háttvirta þingmenn að minnast þess í framtíðinni að þegar sá tími er kominn að fundur skuli hefjast séu allir háttvirtir þingmenn sestir